Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, oui, esquisser les contours d'un budget européen dans le cadre contraint que nous connaissons n'est pas chose facile, et je souhaite remercier mon ami, Daniele Viotti, des propositions qu'il fait et qui peuvent permettre de relever les défis les plus urgents auxquels l'Union européenne est désormais confrontée gestion des migrations, bien sûr, lutte contre le chômage des jeunes, lutte contre le changement climatique, soutien à la recherche fondamentale et à l'innovation, encouragement de la mobilité et de l'investissement, autant de politiques qui ne doivent, en aucun cas, être financées au détriment des politiques structurelles que sont les politiques de cohésion et de la PAC.

La balle est désormais dans le camp de la Commission et du Conseil, qui doivent entendre l'appel des élus européens qui veulent absolument éviter la montée des populismes et des extrémismes. Ils doivent accepter de financer ces politiques avec des ressources propres.